Liczyliśmy między innymi na wspólne zakupy.

Nie wszyscy się na to zgadzają.

Po pierwsze, bezpieczeństwo dostaw energii to przede wszystkim problem nie tylko ekonomiczny, ale również i polityczny.

Po drugie, rozwój infrastruktury technicznej to warunek niezbędny dla bezpieczeństwa i ciągłości dostaw, w tym oczywiście mówimy o rurociągach międzysystemowych, całym programie inwestycyjnym z tym związanym, o terminalach LNG, które są budowane przez poszczególne państwa członkowskie, o nowych sieciach przesyłowych, ale również o połączeniach

No i oczywiście rehabilitacja własnych źródeł energii, które są objęte najniższym ryzykiem, jako zasoby własne. Żadne źródło energii nie powinno być dyskryminowane, nie powinniśmy dyskryminować zróżnicowanych technologii wydobycia, przetwarzania, od ropy, gazu, węgla, aż po odnawialne źródła energii, jeżeli poprawiają one bezpieczeństwo energetyczne i nie powodują zagrożenia dla środowiska.